Wären Sie mit mir einer Meinung, dass man den Bereich der Wettbewerbsstärkung kritisch hinterfragen müsste, wenn es Bereiche gibt, die seit Jahrzehnten gefördert werden und offensichtlich die Wettbewerbsfähigkeit bisher nicht gesteigert wurde?